Señor presidente, hoy miles de refugiados están padeciendo una terrible ola de frío en los Balcanes, en Grecia, con consecuencias devastadoras. Y, además, lo están padeciendo por nuestra propia inacción —de algunos Gobiernos nacionales y también de las instituciones europeas—. Están padeciendo temperaturas gélidas sin refugio, sin alimentos, sin abrigo.

Nuestra inacción o por lo menos nuestra acción insuficiente debería remover nuestras conciencias. Porque, ¿dónde está el alma de Europa ante lo que está pasando? No podemos tolerarlo por decencia, por dignidad, por justicia. Es necesario, de forma inmediata, utilizar el fondo de emergencia, activar todos los mecanismos con la complicidad del Gobierno nacional, para acabar con las consecuencias de esta ola glacial, evitar muertes y sobre todo el sufrimiento de aquellos que solo esperaban un lugar de acogida, huyendo de la guerra.